Madame la Présidente, dans ce débat, je pense que nous ne pouvons nous payer de mots car ce que les jeunes attendent de nous, ce sont des engagements rapides, forts et concrets. Il y a, certes, les 6 milliards d'euros inscrits au budget pluriannuel, mais comment considérer que cela sera suffisant quand les politiques économiques détruisent l'emploi? Quand se mettent en place partout dans l'Union européenne des politiques d'austérité qui affaiblissent les services publics, en particulier les services publics de l'éducation et de la formation, qui sont la condition essentielle à la réalisation de nos objectifs?